Voorzitter, beste collega's, het is goed dat we hier vandaag het debat voeren over een universele gezondheidszorg. Wereldwijd zijn er inderdaad nog heel wat mensen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg.

Ik wil op een aantal zaken ingaan.

Arm maakt ziek en ziek maakt arm.

We moeten eveneens inzetten op mentale gezondheidszorg, ook op ons eigen continent. De totale kosten hiervan worden geschat op 600 miljard euro in de Unie. We moeten hiervoor niet één maar twee versnellingen hoger schakelen.